Señora presidenta, quisiera, en primer lugar, agradecer al ponente, el señor Kuhn, el debate que hemos tenido sobre este dosier que es muy técnico, pero él es un gran conocedor de esta materia y nos ha ayudado a todos los demás, que no éramos tan expertos

Así que quiero agradecerle el trabajo que hemos podido desarrollar —yo como ponente alternativa de mi Grupo—. La política pesquera gestiona y establece el límite máximo de la capacidad total de las flotas pesqueras de los Estados miembros en términos de potencia de los motores y de tonelaje de los buques, teniendo en cuenta los recursos pesqueros disponibles. Un número significativo de normas de la Unión Europea, en el marco especialmente de la última reforma de la política pesquera común, también se refiere y se aplica a los buques pesqueros en función de su potencia, de su tonelaje y otras características técnicas como la longitud, la anchura y la fecha de entrada en servicio. Todos estos aspectos tienen mucha importancia —la han tenido siempre—, pero con la última reforma de la política pesquera común tienen un valor singular y requerían, además de por la antigüedad —a la que se ha referido el señor comisario